Con él queríamos decir que en la Unión Europea las decisiones las tomaba sólo el Consejo de Ministros, a partir de propuestas de la Comisión, y este Parlamento era únicamente consultado. La batalla de este Parlamento desde los años 80, a través del Tratado de Maastricht, de Ámsterdam, de Niza, del Tratado Constitucional, del Tratado de Lisboa, ha sido colmar ese déficit democrático, y yo creo que con el Tratado de Lisboa, con los nuevos poderes del Parlamento Europeo, con la participación de los Parlamentos nacionales, hemos conseguido ese objetivo. Y lo redondeamos hoy con esta iniciativa legislativa ciudadana, que se debió, en los trabajos de la Convención, a la buena cooperación entre los Parlamentos nacionales y el Parlamento Europeo. Y quiero recordar aquí los nombres de Jürgen Meyer, nuestro colega socialdemócrata alemán, y de Alain Lamassoure, que fueron los que llevaron esa iniciativa al Pleno de la Convención y que hicieron que se aprobara.

Creo que hoy, cuando votemos la iniciativa, habremos puesto sobre la mesa el acta de defunción del concepto de déficit democrático. Y ahora nos toca, Señorías, actuar responsablemente y hoy tenemos también la posibilidad de hacerlo. Votando el presupuesto de la Unión cumpliremos lo que se espera de nosotros un Parlamento responsable y un Parlamento codecisor.